Asi najväčším aktuálnym problémom vnútornej bezpečnosti Únie je stále sofistikovanejšia organizovaná trestná činnosť. Masívny prílev ekonomických emigrantov z chudobných krajín Ázie či Afriky, ale aj veľké rozdiely v životnej úrovni niektorých regiónov Únie generujú využiteľný potenciál pre organizovanie nelegálneho trhu s čiernou prácou, prostitúciou či rozsiahlymi podvodmi na sociálnych systémoch bohatších krajín. Nemôžeme teda prehliadať previazanosť vnútornej bezpečnosti s politickými a bezpečnostnými turbulenciami v našom okolí, a preto by sme mali sa usilovať o komplexnú bezpečnostnú politiku Európskej únie a mali by sme formulovať tento systém tak, aby v ňom boli obsiahnuté zjavné súvislosti medzi zahraničnými impulzmi a vnútornými dôsledkami pre bezpečnosť Európskej únie.